Internalisering van externe kosten en ik heb goed geluisterd naar wat de rapporteur heeft gezegd is geen gewone belasting.

Dat is een essentieel onderdeel van het standpunt van het Parlement. Als dat niet het geval is, dan is er geen compromis meer.

Maar bij congestie betekent dat dat, als je de congestie wil bestrijden en als je de congestie wil terugbrengen, je al diegenen die de congestie veroorzaken ook op dezelfde manier behandelt, en dat je niet discrimineert tussen verschillende elementen die de congestie veroorzaken. Dus vind ik het ook een goede zaak dat een lidstaat een actieplan moet indienen en moet zeggen hoe hij de congestie naar beneden brengt.

Er is geen discussie in het Parlement dat earmarking het gebruik van de opbrengsten zeer belangrijk is.